Ich möchte eins klarstellen.

Wir haben viele Schattenberichterstattertreffen gehabt, aber die Kompromissvorschläge des Berichterstatters gegenüber mir als Vertreterin meiner Fraktion sahen so aus, dass ich quasi das Angebot hatte, seine Meinung mitzutragen. Der Berichterstatter hat alle Vorschläge der EVP zu Kompromissen verweigert und uns zuletzt explizit sogar in ganz banalen Dingen außen vor gehalten.